Il est vrai que, si Djibouti est un partenaire dans cette région d'Afrique comme l'a dit notre collègue on ne peut laisser impunis les actes commis envers ces femmes et envers toute autre personne qui se bat pour ses droits des droits politiques, des droits à la liberté d'expression, des droits à la dignité, des droits tout simplement à vivre.